Nous devons éliminer ce fléau et, pour cela, adopter une démarche commune et pragmatique. Tout d'abord, en assurant la collecte et la diffusion des données. Nous avons besoin de données précises, comparables, et de mettre des chiffres incontestables sur la table pour mesurer l'évolution de ce phénomène, y compris en Europe. Nous avons besoin de travailler tous ensemble, en mettant en place des mesures de prévention qui impliquent et qui mobilisent tous les acteurs, y compris les communautés concernées.

Madame la Commissaire, nous avons aujourd'hui tous les moyens en main pour régler ce problème. Je salue l'engagement pris par la Commission de publier, dans les cent premiers jours de son mandat, une stratégie qui met en place une égalité et qui lutte contre le problème des mutilations génitales féminines. Nous avons aussi la convention d'Istanbul, qui fait référence aux mutilations génitales féminines et qui n'a pas encore été ratifiée par sept États membres. Nous, Européennes et Européens, devons être la voix de ces femmes et de leur outrage.

Vous avez tout notre soutien pour la mise en place de cette stratégie.